Spoštovani minister, hvala za zelo izčrpen odgovor, ki pa je zelo podrobno opisal trenutno oziroma dosedanje stanje, ni pa se dotaknil zadnjega dela vprašanja. Če imate v pripravi kakšne predloge za optimizacijo delovnih postopkov in s tem povezanih rešitev? Kajti po mojem mnenju, če se dve ministrstvi ukvarjata z informacijskim sistemom, imamo tukaj očitno, po mojem mišljenju, preveč udeležencev pa preveč razdrobljeno načrtovanje in posledice so lahko take, kot smo jih videli. Ali mogoče vidite kot optimizacijo ali priložnost za optimizacijo združevanja kakšne službe, ki bi to medresorno, medministrsko reševala? Hvala.